sumarþings þetta þing er um margt sérstakt það er hið lengsta sumarþing í sögu alþingis það hefur staðið frá fimmtánda maí eða á fjórða mánuð

sumarið nítján hundruð níutíu og fimm það hefur orðið hlutskipti þessa þings að taka til meðferðar mál sem líklega er það erfiðasta sem fyrir alþingi hefur komið um langan tíma sem er ríkisábyrgðin á lánum samkvæmt icesave samning auk ítarleg umfjöllun alþingis um það mál er vitaskuld meginástæða þess hversu teygst hefur úr þessu sumarþingi ég vil þakka fjárlaganefnd þingsins fyrir vandaða athugun á málinu og öllum þeim sem voru nefndinni til aðstoðar í þeim efnum þessa síðustu daga og vikur hefur hvílt mikið álag á þingmönnum og starfsfólki þingsins og vinna hefur oft og tíðum staðið langt fram á nætur og jafnvel fram undir morgun ég vil geta þess að auk ríkisábyrgðarinnar varð þrjátíu og eitt frumvarp að lögum og tvær þingsályktanir voru samþykktar þetta er mesti málafjöldi sem afgreiddur hefur verið á sumarþingi síðan á aukaþinginu sumarið nítján hundruð þrjátíu og eitt þegar þing kom saman í vor voru nýir þingmenn fleiri en nokkru sinni áður það hefur auðvitað ekki verið auðvelt fyrir þennan stóra hóp nýrra þingmanna að þurfa að stíga sín fyrstu skref á alþingi við þær aðstæður sem hér hafa ríkt í sumar þær aðstæður hafa reynt á marga ég skal ekki leyna því að ég hefði kosið meiri festu á þinghaldinu einkum hér í þingsalnum við umræður og atkvæðagreiðslur í sumar þjóðin þarf að hafa trú á alþingi og finna fyrir ábyrgð og festu hér á þessum vettvangi

sem nú á dögum er fyrir augum hvers íslendings er undir þingmönnum sjálfum komin ég heiti á þá að gæta virðingar sinnar og þar með þessarar mikilvægu stofnunar þó að þingsköp geri ráð fyrir að þing og nefndafundir séu haldnir í september hefur það orðið að samkomulagi milli forseta forustu þingsins og ríkisstjórnarinnar í ljósi þessa langa sumarþings að fella niður að þessu sinni septemberfundi svo að tími gefist til að undirbúa næsta löggjafarþing sem hefst samkvæmt stjórnarskrá fyrstu okt næstkomandi ég ítreka að lokum þakkir mínar til þingmanna og starfsfólks fyrir gott samstarf og mikla og góða vinnu á þessu sumarþingi ég vænti þess að við hittumst öll heil á ný er alþingi kemur saman í byrjun októbermánaðar en þá bíða okkar